Spoštovani. Na današnji seji državnega zbora bomo glasovali o listi dveh kandidatov za ministre. Ministra za okolje in prostor in pa ministra za zdravje. Gre za izjemno pomembni ministrstvi, ki s svojimi politikami najbolj neposredno vplivata na kakovost našega življenja. Na naše zdravje, na bivanje, sobivanje, na zdravo življenjsko okolje in trajnostni razvoj. Gre torej za vpliv, ne zgolj na naša življenja, temveč predvsem na življenja naših otrok. Ministrstvi, ki sta v svojih ciljih velikem delu izjemno povezani, na žalost delita tudi nekaj drugih skupnih lastnosti, ki obema kandidatoma postavljata zelo zahtevne naloge. Okoljsko ministrstvo je bilo vrsto let neuspešno pri implementaciji osnovnih strateških usmeritev in še bolj neuspešno pri reševanju povsem konkretnih težav. To so težave z odpadki, protipoplavna zaščita, sanacija degradiranih območij, kot je Celjska kotlina, birokratske ovire z okoljevarstvenimi soglasji in dovoljenji, prostorska politika in še in še. Na področju zdravstvenega ministrstva so to čakalne dobe, finančne težave javnih zavodov, kadrovska problematika in ureditev financiranja. Oba resorja sta zato predmet pogostih javnih razprav in polemik, tako v medijskem prostoru, kot seveda tudi med našimi državljankami in državljani, saj gre za področja, ki se dotikajo slehernika. Nedavni podnebni štrajk, štrajk za Muro ali pa opozorila preobremenjenih družinskih zdravnikov, zgovorno pričajo, kako aktualni in hkrati kako zahtevni sta obe področji. Na obeh je še mnogo več izzivov, za katere si ne delamo utvar, da se lahko rešijo čez noč, pa vendar smo v Stranki modernega centra zadovoljni, da se vsaj na ministrstvu za okolje težave že rešujejo. Po zaslišanju kandidata za ministra za okolje in prostor na pristojnem parlamentarnem odboru, smo v SMC prepričani, da se bodo na področju okolja in prostora zastavljene politike aktivno nadaljevale z enako, če ne še večjo vnemo. Ne samo zato, ker smo ponudili dobrega kandidata, temveč zato, ker sta tako varstvo okolja kot stanovanjska problematika, ki bosta imeti bolj izpostavljenimi politikami, pomembna dela programa naše stranke. Ministrstvo za okolje in prostor je v zadnjega pol leta uspešno identificiralo glavne izzive, zastavilo prioritete, predvideno časovnico in potrebne aktivnosti. Dosežki ministrstva v tem kratkem času so zelo jasni in prepoznani. Simon Zajc je imel pri teh dosežkih kot državni sekretar za področje okolja že zdaj ključno vlogo. Zato absolutno verjamemo njegovim besedami, da bo lahko zastavljene projekte nadaljeval takoj. Če smo odkriti, jih izvaja še zdaj. Potrebuje samo še našo zadnjo formalno potrditev. V preteklosti je bilo področju okolja in prostora namenjene premalo pozornosti in v SMC smo dokazali, da se še tako zarjavelo kolesje lahko zopet zažene. Prepoznane ključne prioritetne teme, kot so prenova gradbene in stanovanjske zakonodaje, zakon o vodah, ureditev področja odpadkov, so prave. Kot je dejal že kandidat na zaslišanju pred matičnim odborom, je osvežitev stanovanjske zakonodaje nujna, saj mladi vse težje pridejo do stanovanja. Koalicijski partnerji smo v sporazumu področje zdravstva identificirali kot prioritetno področje, kjer je potrebno sprejeti razvojne spremembe za zagotovitev dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije. Prejšnji vladi je vodenje zdravstvenega resorja pogumno prevzela naša stranka in se na lastni koži prepričala o zahtevnosti tega resorja. Da bi zagotovili dostopno in kakovostno javno zdravstvo tudi v obdobju te vlade, smo se s koalicijskim sporazumom zavezali, da je še naprej potrebno urgentno odpravljati posledice nerazvoja v preteklih obdobjih, ki so posledica zgrešenih politik in strogih varčevalnih ukrepov v obdobju krize in po njej. Zdravstvo je prvovrstna politična tema, saj se poleg interesov državljank in državljanov na tem področju prepletajo interesi zdravstvenih zavarovalnic, dobaviteljev medicinske opreme, zdravniškega ceha in drugih zaposlenih, ki so v trajnem konfliktu in ga nobenemu ministru ni uspelo razrešiti . Olje na ogenj prilivajo tudi raznorazni, v medijih abonirani komentatorji, ki težave v zdravstvu opisujejo svoje interesne sfere, izkrivljeno in poenostavljeno brez preverjenih rešitev, s čimer se ustvarjajo napačna visoka pričakovanja do vsakokratnega ministra po pot hitropotezni sanaciji tega resorja. Kandidat za ministra je izjavil, da vidi to funkcijo izključno kot strokovno in ne politično. Kar se sicer sliši lepo. Minister izvaja politike, za katere je prav, da so podprte s strokovnimi argumenti. Vendar pa je minister politična funkcija. Vlada in državni zbor sta politična organa, ki sprejemata politične odločitve. In na koncu za svoje delo prevzemata politično odgovornost. Pa, če bo minister za okolje in prostor intenzivno delo, ki se je začelo že pred pol leta, moral ravno tako intenzivno in še bolj zagnano nadaljevati, pa bo minister za zdravje moral motorje, ki niso niti še v hladnem teku, šele zagnati. Hvala, gospa poslanka za vaše ...